Herr Verhofstadt, ich möchte Sie nur fragen, ob Sie wissen, dass in der ungarischen Verfassung das beste Minderheitenrecht Europas verankert ist, während Gründerstaaten der EU überhaupt kein Minderheitenrecht haben, und ob Sie wissen, dass die EU Grundrechtecharta einklagbar in der Verfassung verankert ist, obwohl es Staaten wie Großbritannien gibt, die unter Herrn Blair ein Opt out aus der Grundrechtecharta ausgehandelt haben. Wie viele Vertragsverletzungsverfahren gibt es eigentlich jedes Jahr, ohne dass ein solcher ideologischer Zirkus veranstaltet wird?